Madame la Présidente, l'urgence dont nous devons parler dans cette assemblée, ce n'est pas l'urgence du diagnostic scientifique nous le connaissons tous c'est l'urgence de l'action, de l'action, de l'action, de l'action! Et je suis surpris, Monsieur le Commissaire Oettinger, que vous nous donniez le bilan de la Commission sortante comme feuille de route de l'urgence de l'action climatique.

La proposition de votre Commission en matière de politique agricole commune nous fait renforcer les effets de serre, nous fait renforcer les pertes de biodiversité, alors que nous devons faire exactement l'inverse.

Nous avons utilisé des milliers de milliards d'euros pour les banques. Il fallait peut être les sauver. Utilisons des milliards d'euros pour le climat.

C'est du pouvoir d'achat, c'est de l'emploi, c'est de la justice sociale et c'est se libérer de Poutine et des autres. Nous pouvons agir pour le bien de l'Europe. Nous pouvons agir pour le bien du climat. Il faut en avoir la volonté politique.